Ja, zdaj ta obraz ima rahlo nasmehujoč nasmeh. S približno malo zaprtimi očmi. Mlajša punca, ki se smeji, ki posluša neko muziko, izrazita čeljust. Nekakšen nasmeh. konkretno izrazita čeljust, to je to. Mlajša punca, deluje kot latinskega porekla. Čista, čista koža brez ene gubice. Izjemno smešen obraz, čela se sploh ne vidi, pod ustnico ima mozolj in se smeji. Gub praktično ni, čeprav izgleda, da je starejši, vsaj petintrideset let. Malo bolj podolgovat obraz, štrleča ušesa, velik nos, s kozjo bradico. Obraz, na videz latinski izvor, z manjšo bradico. Slika je v slabi resoluciji, tako da ne vidim, če če ima gube. Ampak tudi malo bolj podolgovat obraz, no. Punca ima kar izrazit nos, malo bolj debel na konici nosu in zelo ogromno mejkapa, ki ji zakrije njene realne linije obraza. Starejši moški s pobrito brado, pobrito v nulo. Z manjšim noskom in nekaj podočnjakov. Mlajša punca ima kar v redu čisto kožo, smešen debel nosek, ozke ustnice.